Deși dezvoltarea integrării economice are nevoie de un sistem pentru realizarea unei baze fiscale consolidate comună pentru societățile cu activitate în mai multe state membre, deși prin proiectul de directivă se prevede caracterul facultativ pentru societățile comerciale de a adera la acest sistem și deși fiecare stat membru are dreptul de a aplica cota de impozit pe care o dorește la partea din baza fiscală consolidată care îi revine prin repartiție, totuși suntem în situația în care unele parlamente naționale au trimis obiecții invocând că este încălcat principiul subsidiarității, între care și parlamentul țării mele. De asemenea, unele guverne se opun la acest proiect de directivă. Eu rog Comisia să trateze cu maximă atenție, în special poziția parlamentelor naționale.